Ne discende, dunque, l'importanza dell'equipaggiamento dei veicoli con dispositivi di sicurezza avanzati, come ad esempio quelli di frenata d'emergenza automatica. Fondamentali sono le norme sulla mobilità pulita, in particolare quelle relative alla qualità dei carburanti e alla riduzione delle emissioni dei nuovi veicoli pesanti, a mio avviso necessari per consentirci di raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Utile al riguardo è il piano d'azione per le batterie per facilitare la diffusione dell'auto elettrica. Per consentire all'Europa di diventare però effettivamente leader mondiale per i sistemi di mobilità connessa e automatizzata, dovremmo riuscire ad implementare in tempi brevi un ambiente interamente digitale per lo scambio di informazioni nel trasporto merci.